Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. To, kar, SAP, SAP predlaga, je seveda uravnilovka - to je jasno - in upokojenci takšnemu načinu usklajevanja, izredno usklajevanje, nasprotujejo in so ogorčeni. Ko je bil čas krize, so jim bile odvzeti določeni procenti, ponavljam, procenti pokojnine in sedaj bi morali procentualno tudi to vrniti, država bi jim mogla to vrniti in ne v nominalnem znesku. glede konsistentnosti delovanja SAB-a moram povedati tudi to, ke nihče ni povedal, da ko smo mi predlagali ta amandma, amandma, da bo, izredna uskladitev pri dva pa pol procentov, procentih, je SAB predlagala dva cela osem procenta. To se pravi tisto mejo, ki jo je UMAR določil. To se pravi, samo ena odstotna točka bi bila manj in ne bi bilo. To se pravi, toliko o skrbi za upokojence s strani SAB-a. Druga stvar, ki je tudi pomembna, ki jo vemo, dva tisoč trinajst, ko je bila Alenka Bratušek predsednica vlade, je hotelo upokojencem odvzeti deset procentov pokojnin. Minister Čufar je hodil po Ameriški trgovinski zbornici in v angleškem, jeziku razlagal, upokojenci niso še nič prispevali k izhodu iz krize. To je čisto zavajanje Alenke Bratušek. Potem, z včerajšnje tiskovne konference, je rekla takole - gre za izredno usklajevanje pokojnin. tudi v SAB, po njenih besedah, ocenjujejo, da je redno usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju realne vrednosti pokojnine. Izredna uskladitev pa je po njenem nekaj izrednega, vezanega na to, da gre državi tako dobro, da si to lahko privošči. Halo? Sramota, sram me je, da je bila moja predsednica vlade, da tole reče ... To se pravi, izredno usklajevanje pokojnin je vračanje, poprava krivic, ki so jo doživeli upokojenci v času krize, in zdaj od dva dvanajst, kar je ta kriza trajala, v bistvu dva devetnajst, še nismo še nismo uspeli povrniti, tega, kar so bili prikrajšani, še vedno je sedem cele dva procenta, decembra ena cele pet, in če bo drugo leto, če bo en procent, bi bili, bi prišli na štiri cele šest, še vedno ne bi bila poprava krivic, in to, da je izrekla bivša predsednica vlade, je za mene sramotno. kaj pa mislijo, kaj pa mislijo recimo - ker me že čas preganja - kaj pa mislijo upokojenci, nekateri upokojenci? Poglejte, kako so vam pisali - SAB, še posebej Alenki Bratušek, je potrebno povedati, da je da s svojo potezo užalila veliko upokojencev, ki jih je s svojim predlogom zminimalizirala na ceno ene kuhinjske krpe. SAB naj pusti skrb za pokojnine tistim, ki si že ves čas prizadevajo za dvig pokojnin, torej Desusu. Gospa je klicala tudi v SAB, niso bili dosegljivi, zato domneva, da verjetno nekje visijo, glede na to, da se po besedah Maše Kociper imajo za simbole države. Desus naj še naprej se trudi za upokojence, kot je do sedaj. Ja, zdaj mi bo pa zmanjkalo časa, dobro. Hvala lepa.